Na jakiej podstawie, bo to może być interesujące dla nas wszystkich, twierdzi Pani tak autorytatywnie w początkowej i końcowej fazie swojego wystąpienia, że za tym zniknięciem stoi rząd Laosu?